áður boðuð umræða utan dagskrár í dag um skort á forgangsröðun í heilbrigðisþjónustunni fellur niður vegna veikinda heilbrigðisráðherra forseti vill geta þess að gert er ráð fyrir klukkutímamatarhléi um klukkan tólf þrjátíu